Señora presidenta, Europa es fruto de los valores que fueron quebrados antes, durante y después de la guerra, los valores en los cuales se fundó después la Unión Europea dignidad, libertad, democracia, derechos humanos en definitiva, Estado de Derecho y separación de poderes.

Por eso debe existir en la Unión Europea un mecanismo de control que sea neutral y que nos advierta del peligro cuando el Estado de Derecho pueda estar en riesgo en algún lugar, da igual que ese lugar sea Rumanía, Hungría, Malta, España, la República Alemana, Francia, cualquier lugar. Debe existir un instrumento que garantice que todos los Estados miembros son medidos por el mismo rasero. El mecanismo que hoy se propone no sirve para juzgar gobiernos, no somos ni queremos ser tribunales de justicia. Pero sirve para acabar con esa práctica según la cual el Estado de Derecho está más o menos en riesgo según el color del partido político que tenga. Cuando se trata de gobiernos de la izquierda, nos parece a la derecha que está en riesgo el Estado de Derecho cuando se trata de gobiernos de izquierdas, sucede al revés. Esto no va de derechas o de izquierdas, esto va de defender el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es tan importante, demasiado importante como para jugar con él a la política.